Poslanka, to, kar ste zdaj povedali, pač je enostransko zavajanje javnosti, po mojem globokem prepričanju. Pred tremi leti smo sprejeli zakon, ga dopolnili, pri pri katerem smo dosti bolj precizno realizirali vse te zadeve, o katerih, ste govorili. Številke milijona evrov ne poznam, bom se dal podučiti, o njej. Nova kadrovska sestava, na UIL-ju je dosti bolj po transparentno uredila promet denarja med avtorji in med, uporabniki in verjamem, da da je vložila ogromno truda v to, da bi usposobila, agencijo oziroma, te organizacije za to, da bi, izdale ustrezno, odločbo. V tem trenutku sta dve vlogi v obravnavanju, ki jih mi ne moremo obravnavati že dve leti, dokler ne bo dokončne odločitve sodišča, in zato bi vas prosil, da tudi, ta ta drugi del, poveste. Skratka, od leta dva tisoč sedemnajst dalje ne moremo sprejeti na Uradu za intelektualno lastnino nobene odločbe, dokler ne, pride do odločitve sodišča v treh preostalih zadevah, o katerih ste jih, omenili, in vztrajam pri tem, da je narejen z novim zakonom iz leta dva tisoč šestnajst, velik napredek. Hvala.